Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, tout d'abord, je voudrais exprimer mes condoléances aux familles des victimes de cette opération militaire meurtrière.

L'Union européenne, qui est le premier bailleur de fonds pour l'aide humanitaire à destination des territoires palestiniens, doit prendre les mesures courageuses qui s'imposent pour mettre un terme à cette situation.

La situation des Gazaouis est inacceptable d'un point de vue humanitaire et, comme le disait notre collègue tout à l'heure, les vrais amis d'Israël sont ceux qui, en ce moment, osent critiquer Israël.

Madame Ashton, nous devons mettre un terme définitif à ce blocus et entièrement, il suffit d'avoir un peu de courage politique.